Le troisième paragraphe du rapport est dans ce sens essentiel, car il rappelle combien cette relation est importante et combien il est aussi important qu'elle reste solide. Au delà des divisions et des désaccords, je crois que tant nous que les États Unis devrions réaliser que ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Face à la multiplication des conflits dans le monde, il faut en effet renforcer le partenariat transatlantique.